Minu kodumaal Eestis ei ole seda fondi kasutatud ja kui ma uurisin, miks, siis öeldi mulle, et tingimused on väga rasked ja see piir, mis siiamaani oli tuhat inimest, ei andnud selleks võimalust.

Nii et selle piiri allaviimine viiesaja peale annaks kindlasti ka Eestile kus on töötuse protsent juba väga kõrge võimalusi ja kindlasti ka selle finantseerimisprotsendi muutmine on väga kasulik.